Bei allen hehren Zielen für die Kopenhagen Konferenz Was den Klimaschutz betrifft, dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass unser Europa täglich mit seinen Firmen und seinen Unternehmen im Wettbewerb mit den großen Wirtschafts und Handelsplätzen Nordamerikas und Südostasiens steht. Das betrifft gleichermaßen Industrieproduktion wie Energieerzeugung, aber auch in besonderer Weise den Verkehr.

Das bedeutet Klimaschutz kostet auch Geld!

Da erinnere ich einfach daran, dass wir gemeinsam auch in diesem Hause vereinbart haben, dass wir in besonderer Weise für die Luftfahrt, aber auch für die Schifffahrt die Einbeziehung in den Emissionshandel vornehmen wollen.

Hier müssen die Aktivitäten weiter vorangetrieben werden. Es wird ganz wichtig sein, dass das auf der Kopenhagen Konferenz auch besprochen wird, und das Gleiche trifft auch auf den Schiffsverkehr zu, der natürlich auch was den spezifischen Energieverbrauch pro Tonne und Kilometer betrifft sehr umweltfreundlich ist.